Señor presidente, el pasado mes septiembre, el sureste de España sufrió uno de los peores temporales de los últimos 140 años, con lluvias torrenciales que alcanzaron los 450 litros por metro cuadrado. Las consecuencias han sido devastadoras hablamos de seis muertos, más de cuatro mil evacuados, muchas personas que se han quedado sin hogar, carreteras cortadas y daños en las infraestructuras en más de veinticinco municipios. Pero es que esta zona es la huerta de España, la huerta de Europa, y a esto hay que añadir los importantes daños en más de tres mil hectáreas de cultivo y pérdidas de más de 500 millones en la agricultura. Y quiero recordar también el grave impacto que ha tenido en el mar Menor, un ecosistema único de gran interés medioambiental, cuya preservación ya era complicada y que se ha agravado aún más con este diluvio. Así que tenemos importantes consecuencias también medioambientales y económicas en esta zona.

Necesitamos hacer frente a los estragos causados por la gota fría y devolver la esperanza a todas esas familias que han perdido sus casas, a los agricultores y a los pescadores, y ayudarles a reconstruir sus vidas y su futuro. Porque la DANA es un ejemplo más de los desastres naturales que van a afectar a Europa en los próximos años como consecuencia del cambio climático y pone de relieve la necesidad de que todos los Estados miembros combatan juntos el cambio climático, porque igual que ha afectado a España y a Portugal también afectará a otras regiones europeas. Por desgracia, no es un problema que vaya a desaparecer. Hoy en España, por ejemplo, hemos tenido alerta de un nuevo temporal que se avecina. Es necesario que existan mecanismos europeos, como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que den respuesta a estos problemas. Pero también hace falta que apostemos por una investigación científica que ayude a prevenir los desastres naturales y que ayude a reducir el impacto tan fuerte que tiene en la vida de las personas, en la economía y en el medio ambiente.